Podle mého názoru není sporu o tom, že dotace do jakýchkoliv segmentů ekonomiky pokřivují a ničí hospodářskou soutěž a že státní pomoc je proto pro zdravé fungování trhu škodlivá nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě. My tady mluvíme o regionech, které budou postiženy nebo by mohly být postiženy vysokou mírou nezaměstnanosti, ale na druhou stranu je třeba vzpomenout na regiony, které už restrukturalizací v tomto segmentu ekonomiky prošly, prošly vysokou mírou nezaměstnanosti a vyrovnaly se s tím.